Condivido l'approccio delle due relazioni sul marchio comunitario perché mirano a due obiettivi la semplificazione e la riduzione dei costi di registrazione.

Infine, per il futuro la tutela dei diritti di titolare deve passare attraverso l'obbligo di indicazione di origine di tutti i beni commerciali, nessuno escluso. Il marchio di origine favorisce la scelta dei consumatori, premia le eccellenze manifatturiere, artigianali ed enogastronomiche dei nostri territori, ed è quindi una grande opportunità perché è questa l'Europa che dobbiamo rilanciare e valorizzare.